Er zijn natuurlijk veel warme woorden over vergroening, maar als het op daden aankomt dan is de realiteit toch wel iets complexer dan gedacht.

Elektrische auto's in zo'n moeilijke stad als Brussel, alle verbrandingsauto's vervangen door elektrische auto's, dat levert het voor verkeersprobleem geen oplossing op. Het mag hier nauwelijks gezegd worden, maar de industrie moet omschakelen. Daar hebben ze tijd voor nodig en innovatie. Burgers hikken nog steeds aan tegen een te hoge prijs voor die elektrische auto. Ik vraag opnieuw aandacht voor de klassieke modal shift van weg en vliegtuig naar rail en binnenvaart.